Az outsourcingtól kezdve a delokalizációig, a belső átszervezésektől, átcsoportosításoktól kezdve a tevékenységi formák átszervezéséig nagyon sok minden van, mint ahogy nagyon sokfélék a szabályok is. Hallottuk, többen beszéltek róla, de ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy egységesíteni kell a szabályokat. Két, egymásnak ellentmondó igény jelenik meg. A munkavállalók szempontjából nyilvánvalóan nagyobb stabilitásra, jobb előrelátásra, tervezhetőségre lenne szükség. Jogos igény, és amennyiben lehetséges, ezt meg is kell teremteni, együtt kell működni az érintetteknek ebben.

A vállalkozásoknak ahhoz, hogy versenyképesek legyenek, gyorsan kell alkalmazkodniuk a változó feltételekhez, ha úgy tetszik, át kell alakulniuk, át kell szerveződniük. Ehhez nagyobb rugalmasságra van szükségük. Azt gondolom, hogy egy európai szintű szabályozás nagyon nehezen tudná ezt kezelni, ráadásul a jogalapja sincs meg jelen pillanatban, hisz az alapszerződés a munkajogi szabályozást, a munkajogot a nemzetek hatáskörébe utalja. Ez egy régi vita, hogy egységes piacon vajon jó lenne e egy egységes európai munkajogi szabályozás. Hitem szerint valószínűleg igen, de jelenleg erre nincs mód. Én tehát egyetértek azzal, amit a Bizottság javasolt a jó gyakorlatoknak a számbavétele, segítése, a szociális partnerek egymás felé terelése, és amit lehet, tanuljunk egymástól, ugyanakkor egy egységes irányelvet túlzottnak tartok. Örülök a kompromisszumnak, amit sikerült megkötni a jelentéstevővel.